virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um stofnun norrænna lýðháskóla frá utanríkismálanefnd

framkvæmdastjóra sama ráðs nokkrar umsagnir hafa einnig borist vegna málsins og allar eru þær mjög jákvæðar með tillögunni er lagt til að alþingi skori á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um fjárhagslegan stuðning við vinnuhóp á vegum vestnorræna ráðsins sem í samvinnu við forsætisnefnd og skrifstofu ráðsins útfæri tillögu að stofnun norrænna lýðháskóla á íslandi grænlandi og í færeyjum með ályktun númer átta tvö þúsund og sjö sem samþykkt var á ársfundi vestnorræna ráðsins tuttugasta og þriðja ágúst tvö þúsund og sjö samþykkti það að beina þessari áskorun til ríkisstjórna íslands færeyja og grænlands og benti á að á tíu ára afmæli þess væri tilefni til að ráðast í verkefni sem vitnaði um þau markmið ráðsins að efla samvinnu milli vestur norðurlandanna og styrkja stöðu þeirra innan norræns samstarfs nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt bjarni benediktsson og guðfinna s bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir álitið rita háttvirtir þingmenn árni páll árnason steingrímur j sigfússon ásta r jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir kristinn h gunnarsson björk guðjónsdóttir og lúðvík bergvinsson sá sem hér stendur